Ker gre za aktualno tematiko, zelo problematično, temo, predlagam, da se skladno s poslovnikom, z drugim odstavkom dvesto šestinštiridesetega člena, poslovnika opravi razprava na naslednji seji. Hvala.